a gazdaságuk versenyképességét, a lakosság számára a megfizethető árat és mindezt biztonságosan. Természetesen helyes a hálózatok összekapcsolása, de ha nincs az, amit szállítani tud, ha nincs elég energiaforrás, akkor mit érünk vele? Tudomásul kell venni, hogy adott esetben egy tagország, mint Magyarország a nukleáris energia megőrzésében, részben bővítésében látja a megoldást. Ha ez így van mert az energiamix az saját hatáskör akkor azt is el kell fogadni, hogy egy ország, Magyarország, harmadik országgal tárgyal adott esetben Oroszországgal erről a feladatról. Šefčovič úr úgy találná helyesnek, hogy ide mindenképpen az Uniót is bevonnák a tárgyalásokba. Mi úgy ítéljük meg, hogy az Európai Unió az jelenleg egy nem egyetlen ország, egy kormány által diktált energiapolitikával. A közös uniós energiapolitika úgy kell megvalósulni, hogy az az egyes tagországok nemzeti érdekeit összehangolja.